Já sám jsem nazval tu zprávu jako velice sexy, ale měl jsem velikou pochybnost, co se týče odvahy. Odvahy politiků na evropské úrovni a odvahy politiků na národní úrovni tyto sexy návrhy nabídnout a realizovat.

Já bych velice varoval proti této záležitosti, protože v Evropě máme zkušenost s markou východní a s markou západní, která rozdělovala Evropu ve formě železné opony.